V posledných mesiacoch sme, žiaľ, boli svedkami násilného potlačovania prejavov nespokojnosti občanov Sýrie represívnym štátom, štátnym aparátom, ktorému za obeť padlo už niekoľko tisíc občanov, civilistov. Prenasledovanie, obmedzovanie slobody, bezdôvodné zatýkanie, predovšetkým straty na životoch sú momentálne v Sýrii na dennom poriadku, čo úplne spochybňuje legitímnosť režimu súčasného politického vedenia na čele s Baššárom al Asadom. Európska únia by preto mala podať pomocnú ruku občianskej spoločnosti, aby vytvorila funkčnú opozíciu, ktorá by ale zahŕňala všetky minority vrátane kresťanov, ktorí tam existujú, ktorá bude schopná potom prispieť k pokojnému a mierovému prechodu tejto krajiny na demokratický právny štát.